das Fahren auf der Straße billiger werden als die Lagerhaltung, mit der Konsequenz, dass letztendlich durch aus zwei mach einen Lkw genau der umgekehrte Effekt eintreten würde.

Welche Ergebnisse haben Sie diesbezüglich bekommen, und wie geht es denn nun weiter? Das würde mich interessieren, denn in Deutschland gibt es dazu keine einheitliche Position, eher eine ablehnende.